dell'arrivo nelle zone terremotate di una delegazione della Commissione europea, fai in modo che questi signori commissari parlino direttamente con noi sindaci, che rappresentiamo le popolazioni, affinché gli aiuti vengano monitorati, arrivino presto, perché queste popolazioni non vogliono lasciare il loro territorio, stanno per affrontare un inverno sicuramente temibile, vogliono aiuti per poter ricominciare a lavorare e a produrre, perché sono popolazione attaccate al loro territorio, ma anche al loro lavoro, tenacemente e costantemente, nella loro richiesta di poter salvare il loro paese, la loro identità, il loro lavoro. L'Europa faccia subito il necessario.